Steigende Preise und eine beispiellose Konjunkturabschwächung und jetzt zusätzlich Wasserknappheit und Stromausfälle führen dieses Land in eine immer tiefere Rezession die Menschen leiden. Die Regierung in Caracas, die an den vielen Krisenherden des Landes die Verantwortung grundsätzlich nicht bei sich zu sehen scheint, beschäftigt sich weiterhin damit, das Parlament zu blockieren, anstatt sich ernsthaft an die Lösung der Probleme zu machen. Angesichts der miserablen, inkompetenten und im Endeffekt destruktiven Politikergebnisse der sozialistischen Regierungen der letzten Jahre werden Präsident Maduro und sein Kabinett wohl kaum in der Lage sein, die Krise zu meistern.